forseti nú liggur fyrir hvernig staðið verður að málum

hins vegar liggur ekki fyrir hæstvirtur forseti hvernig okkur tekst að afgreiða mál hér í háttvirtu alþingi þar er mikið verk að vinna og margt verður að nást fram áður en

það tekur allt sinn tíma og þess vegna þarf nauðsynlega að leggja upp með það að við höfum lokið þeim málum sem gagnast þjóðinni best yfir þann tíma sem alþingi er ekki starfandi hæstvirtur forsætisráðherra orðaði það hér áðan úr þessum ræðustól að það hafi orðið trúnaðarrof milli þings og þjóðar ég vildi frekar orða það þannig hæstvirtur forseti að það hafi orðið trúnaðarrof milli þjóðarinnar og þeirra stjórnmálaflokka sem stjórnað hafa landinu undanfarin ár undir forustu sjálfstæðisflokksins í tæplega átján ár við sitjum núna uppi með það hörmungarástand sem dunið hefur á þjóðinni því miður og þúsundir íslendinga standa frammi fyrir atvinnuleysi fólkið í landinu er að tapa eigum sínum og það er einnig jafnvel að tapa húsnæði sínu það eru fjölmörg mál sem við þurfum að leggja áherslu á og reyna þannig að lágmarka skaðann meðan gengið er til kosninga og nýrrar ríkisstjórnarmyndunar þjóðin þarf vissulega að horfa til framtíðar þrátt fyrir áföllin og við í frjálslynda flokknum höfum stutt hér góð mál inni í þingi hvaðan sem þau hafa komið og munum gera svo áfram við leggjum líka verkferla okkar og málflutning í hreinskilni fyrir þjóðina og kvíðum ekki þeirri niðurstöðu það þarf að gera lýðræðisumbætur í þessu landi og við styðjum þær breytingar sem lagt hefur verið upp með í sambandi við stjórnarskrármálið og eins að því er varðar röðun lista og óraðaða lista fyrir alþingiskosningar þetta eru mikilvæg mál fyrir framþróun lýðræðis í landinu og mikilvægt fyrir þjóðina að finna að alþingi tekur líka slík mál til afgreiðslu og þau eiga ekki að þurfa að tefja þau mikilvægu mál sem við þurfum að framkvæma og koma hér í gegn að öðru leyti að því er varðar hag almennings fyrirtækja og fólksins almennt í landinu

ef menn ætla hins vegar hér að vera í endalausum deilum um það hvernig verkin eigi að ganga fram miðar okkur auðvitað lítið ég verð að segja hæstvirtur forseti að ég trúi því ekki að svo gangi fram heldur muni þingflokkarnir ná saman um það hvernig þingið á að ganga fram til þess að þjóðin sjái að við höfum